virðulegi forseti gríðarlegar breytingar hafa orðið á umhverfi raforkumála í landinu á undanförnum árum alþingi samþykkti fyrir fáeinum árum ný raforkulög númer sextíu og fimm tvö þúsund og þrjú þar sem samkeppni var boðuð í framleiðslu og sölu á raforku markmið laganna er að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu í því hlýtur að felast að menn hafi sem jafnastan rétt á afhendingu rafmagns hvar sem þeir eru staddir og hlutverk flutningsfyrirtækisins er að byggja slíkt kerfi þó ber að hafa í huga að arðsemiskrafa er á flutningsfyrirtækinu þannig að auðvitað er framkvæmdum í línulögnum sjálfstæðar í gjaldskrá fyrirtækisins kunnara er en frá þurfi að segja hve umdeildar þessar breytingar voru á sínum tíma og voru sumir sérstaklega á síðari stigum á þeirri skoðun að ástæða hefði verið til að fá undanþágu frá tilskipun ráðsins níutíu og sex áttatíu og tvö sem varðar frelsi á raforkumarkaði ég ætla ekki að blanda mér í þá umræðu hér hins vegar er það bjargföst skoðun mín að þær breytingar sem raforkulögin boðuðu hafa gert orkufyrirtækjunum í landinu gott menn hafa horft nokkuð öðrum augum á þennan rekstur en áður hins vegar hefur reynslan kennt okkur að við þurfum að ganga enn lengra í aðskilnaði einkaleyfis þar er flutnings og dreifingu rafmagns frá samkeppnisrekstrinum bæði vegna nýrra raforkulaga og vegna þess hvað orkuauðlindir okkar eru dýrmætar er ástæða til að skoða hvort sú raforka sem við framleiðum í dag nýtist að fullu

að töluverð umframorka hefur flotið í kerfinu menn fóru varlega í því að skipuleggja kerfið þannig að hætta væri á skorti nú er öldin önnur ef framleiðslueiningar orkufyrirtækjanna geta framleitt meira en hægt er að flytja tel ég það skyldu okkar að kanna hvort hægt sé að flytja rafmagnið með því að efla flutningskerfið og meta það um leið og nýir virkjunarkostir eru skoðaðir heimamenn á húsavík hafa lengi barist fyrir auknum atvinnutækifærum og eitt er víst að húsvíkingar verða seint sakaðir um að standa ekki vaktina í leit að verkefnum fyrir héraðið mikill vilji er nú til þess að virkja þá orku sem til staðar er á norðausturlandi til að selja hana til uppbyggingar álvers landsvirkjun vinnur nú að rannsóknum á jarðhitasvæðunum í kröflu þeistareykjum og athugunum á gjástykki mér finnst ástæða til þess að spyrja að því vegna þess hve tímafrekar svona framkvæmdir eru og vegna þess að húsvíkingar hafa ekkert endalausan tíma til að bíða fólk er þegar farið að hverfa í burtu hvort möguleiki sé að flýta framkvæmdum til dæmis með því að kanna hvort hægt sé að flytja meiri orku innan svæðis en nú er til staðar í því efni þarf að skoða hvort hægt sé að nýta betur núverandi línur eða hvort byggja þurfi nýja línu í þessum tilgangi þess vegna spyr ég hæstvirtur iðnaðarráðherra í fyrsta lagi hver yrði flutningsgeta byggðalínu og hversu mikil orka yrði til aflögu á tengipunktum á norðausturlandi ef byggðalínan yrði spennt upp í tvö hundruð tuttugu kílóvolt og í öðru lagi hver yrði flutningsgeta sömu línu ef slík tvö hundruð tuttugu kílóvatta lína yrði byggð